Imam, ja, ker bi rada še enkrat opozorila, kolega Mahniča. Če je tako pozorno poslušal v pisarni, kaj sem govorila, je zagotovo pridno zabeležil si vsa moja vprašanja. Pa zdaj čakam na te odgovore.